Der Finanzrahmen stellt eine Herausforderung in Zeiten einer Krise dar. Wo soll man mehr Energie, eine bessere Zielsetzung, mehr Engagement zeigen? Wo muss man einsparen, wo muss man rationalisieren, wo bedarf es einer Aufgabenreform? Eines der zentralen Themen ist, unsere Aufgaben auf europäischer Ebene den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen. Gerade im Bereich der Investition, wenn man die transeuropäischen Netze nennt, die Forschung, die Bildung das sind zentrale Herausforderungen in einer Krise. Wir befinden uns wieder in einem hoffentlich guten Anfang, in einem guten Aufstieg zu neuen Stärken. Aber hier hat die Europäische Union eine ganz besondere Verantwortung.